Gospodine predsjedniče, poštovani premijeru, hvala vam na doprinosu ovoj raspravi. Od referenduma o Brexitu EU se fokusirao na pitanje daljnje političke reintegracije, a izbor predsjednika Trumpa i redefinicija američke pozicije dodatno su nas pogurali u tom smjeru, koji smatram potpuno pogrešnim. Drago mi je stoga što ste se osvrnuli na neke velike izazove koji nisu vezani uz političku integraciju, kao što su radnička prava i javne usluge, koje ste objedinili pod terminom socijalna Europa. Europa mora ostati bastion radničkih prava, ali jednako tako, želi li ostati globalno konkurentna, ne smije ubijati poduzetništvo visokim porezima i nepotrebnom regulacijom. Izvjesno je da se nalazimo na pragu nove recesije i u tom kontekstu moramo biti jako oprezni s javnom potrošnjom.